Pe 24 noiembrie, la summit, trebuie să le spunem țărilor din Parteneriatul Estic clar două lucruri primul suntem lângă ei, îi vrem să vină spre Europa pe drumul integrării europene pentru că numai în Europa este democrație, pace, dreptate adevărată și dreptate pentru toți și prosperitate individuală. Știu că este foarte greu, lupta dintre comunism și democrație, și le este foarte greu să se rupă de comunism, dar îi ajutăm și suntem lângă ei. Al doilea lucru pe care trebuie să îl spunem foarte clar că vor adera la Uniune numai în anumite condiții.

Încă un lucru la care aș vrea să mă refer pe scurt propaganda rusă falsă care este peste tot în aceste țări și care este foarte dăunătoare.

Deci această propagandă nu mai poate fi acceptată, trebuie să venim cu mijloace deștepte, cu oameni de comunicare care se pricep, ca să răsturnăm aceste minciuni despre Uniunea Europeană.